La présidence ne ménagera aucun effort pour avancer rapidement.

Elle continuera à travailler avec tous les acteurs concernés sur la base des propositions de la Commission.

Il existe un consensus entre nous tous pour réussir, nous devons rester unis et clairs sur nos priorités et sur les moyens dont nous disposons pour atteindre nos objectifs. Nous devons parer au plus pressé et, en même temps, nous mettre d'accord rapidement sur des instruments nouveaux adaptés à la nouvelle situation. Nous avons besoin d'une approche globale face à cette crise.